W tym sprawozdaniu znalazło się kilka wartościowych rzeczy podkreślenie zasady więcej za więcej, podkreślenie, że Rosja sprzeciwiała się tym negocjacjom, co będzie miało fatalne skutki.

No, niektóre sobie radzą lepiej, tak jak Gruzja o której Pan wspomniał inne radzą sobie gorzej, tak jak Białoruś, co, jak rozumiem, i Pana Przewodniczącego, i wszystkich nas tutaj obecnych bardzo martwi.

I myślę, że to jest najistotniejsze, co wypływa z tego dokumentu.